Señor Presidente, cuatro millones de refugiados de Siria, cuatro millones de iraquíes, tres millones y medio de Afganistán y dos millones de Libia es el resultado de sus guerras, es el resultado de la guerra de Irak y Afganistán, de haber bombardeado Libia y de haber colaborado con financiación y armamento a la guerra en Siria. Y cuando los refugiados y refugiadas están a las puertas de Europa, ¿qué hacen?

Señorías, cuando la causa es la guerra, la solución no pueden ser las bombas.